Irresponsabilité, car vous ne voulez pas reconnaître que c'est l'union monétaire qui crée la dette responsable parce que c'est toujours l'autre qui va payer. Irresponsabilité également, parce que maintenant c'est le citoyen qui va payer parce que nous sortons du bail out pour entrer dans le bail in ce qui fait que ce sont les citoyens eux mêmes qui vont payer. Derrière cette irresponsabilité, il n'y a qu'une seule responsabilité reprendre les choses en main au niveau national et renationaliser les banques centrales pour pouvoir faire face à la crise à venir.